El proteccionismo es la guerra comercial. Y en esas estamos, porque desde el pasado viernes tenemos aranceles para muchos productos. Miren, el sector agroalimentario español está muy afectado. Es el octavo más importante del mundo, y el queso, el aceite y la aceituna de mesa, y el vino, van a estar afectados por estos injustos aranceles. No creo que el camino sea más guerra, y le digo a la Comisión Europea que poner aranceles quizá no sea la solución. La solución es el diálogo. Hay que encontrar una solución dialogada para que no haya una guerra comercial que, según el Fondo Monetario Internacional, puede afectar a toda una generación.

Queridos colegas, la guerra comercial no es la solución.